Ve jménu transparentnosti, demokratičnosti a otevřenosti Evropské unie se jedná o důležitý úřad, který pomáhá jednotlivcům v ochraně jejich práv.